En julio de 2017 este Pleno ya dio luz verde a uno de los componentes de ese Plan, que fue el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, y hoy debatimos aquí otro de sus componentes, que es la modificación del mandato de préstamos exteriores del BEI, cuyas actividades están garantizadas por el presupuesto de la Unión. Tras ocho meses de duras negociaciones con la Presidencia maltesa primero y con la Presidencia estonia después, hemos conseguido cerrar un acuerdo que creo que mejora sustancialmente el actual mandato de préstamos exteriores. Me gustaría empezar recordando que todos los países de la Unión, y la Comisión también, firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que, por lo tanto, todas nuestras actuaciones tienen que ir encaminadas a su cumplimiento. Con la modificación de este Reglamento, vamos a mejorar cuantitativa y cualitativamente la actuación de la Unión Europea a través del BEI en el exterior y, sobre todo, en los países de la vecindad Sur y Este.

En cuanto a la mejora cualitativa de nuestras inversiones, hemos trabajado en varios aspectos. El primero, y probablemente el más importante, es que hemos añadido un nuevo objetivo prioritario y transversal para que todas las iniciativas financiadas a través de este programa contribuyan a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así erradicar las causas por las que las personas deben abandonar sus hogares. Dentro de este nuevo objetivo no nos hemos querido olvidar de los países de nuestro entorno que, en una clara demostración de solidaridad, acogen a millones de refugiados y cuyos servicios públicos e infraestructuras están completamente desbordados. Además, para cumplir con los acuerdos de París y con nuestro compromiso de ayudar a los países en desarrollo hemos aumentado el porcentaje que se debe dedicar a inversiones relacionadas con el cambio climático del 25 al

Y, por último, como mejora cualitativa, me gustaría destacar la inclusión de la perspectiva de género en todas las operaciones financiadas por el BEI. Aprobamos los apartados 8 bis y ter, y con esta aprobación garantizamos que se cumplan los compromisos de la estrategia de igualdad y de su plan de acción y, además, fomentaremos el respeto de los principios de transparencia salarial e igualdad de remuneración. Y, para finalizar, me gustaría destacar dos aspectos muy importantes de esta legislación. Por un lado, hemos introducido todo un nuevo capítulo que tiene que ver con la evaluación del programa hemos establecido una serie de parámetros y sus correspondientes indicadores para poder evaluar los resultados de las inversiones desde un punto de vista social, medioambiental y económico. Y, por otro lado, hemos introducido una legislación mucho más restrictiva en la prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra la financiación del terrorismo, la fiscalidad y los territorios no cooperadores. Y, en este sentido, el BEI deberá presentarnos cada año un informe sobre la aplicación de esta política, incluyendo un informe país por país y una lista de los intermediarios con los que colabora. Como decía al principio de mi intervención, creo que este acuerdo mejora sustancialmente el mandato de inversiones del BEI y espero que mañana sea respaldado ampliamente por esta Cámara y que el BEI pueda ponerlo en marcha lo antes posible.